hæstvirtur forseti ég segi já við þessari dagskrártillögu sem er um það að þjóðin fái samhliða sveitarstjórnarkosningum að kjósa um það hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum við evrópusambandið eða ekki líkt og formaður sjálfstæðisflokksins hefur boðað og lofað af hverju með sveitarstjórnarkosningum ég hygg að það sé af praktískum ástæðum til að spara svo sem eins og tvö hundruð og fimmtíu milljónir króna að hafa það samhliða en ég tek eftir því að núna á flótta formanns sjálfstæðisflokksins frá loforði sínu þá telur hann að þessi tillaga sé of seint fram komin og það sé of stutt til þessara kosninga sumir segja að það eigi ekki að blanda þeim saman ég er sammála hæstvirtum fjármálaráðherra um að það sé mjög æskilegt að enn geti talað hérna í ræðustól þegar þeir hafa orðið eins og hann hefur beðið ítrekað um ég ítreka að ég segi já við þessari tillögu en við munum reyna að finna leiðir til að uppfylla þá ósk hæstvirts fjármálaráðherra að kosningin fari fram síðar